Opinia publică și oamenii care plătesc taxe au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii publici de instituțiile europene, inclusiv de Consiliul European și Consiliu acestea nu fac nici ele excepție și nici nu trebuie să facă excepție de la acest principiu. Cheltuielile lor trebuie să fie examinate de Parlamentul European, așa cum Parlamentul European examinează cheltuielile și managementul tuturor celorlalte instituții europene. Din 2007, Consiliul refuză să coopereze cu Parlamentul European în ceea ce privește procedura de descărcare a gestiunii. Această situație este inacceptabilă și este motivul pentru care, din nou, iar eu sunt de acord cu asta, nu acordăm descărcarea de gestiune Consiliului pentru anul